Voorzitter, we spreken vandaag over de hoogte van de Europese bijdrage aan de Palestijnen. Nu de Verenigde Staten terecht besloten hebben de hulp op een laag pitje te zetten, moeten de zogenaamde vluchtelingen op zoek naar een nieuwe suikeroom en de Europese Unie is maar wat graag bereid om die rol te blijven vervullen. UNRWA beschikt over een budget van meer dan 1 miljard euro per jaar. Er zijn genoeg verhalen bekend over het inhuren van islamitische terroristen, het wegsluizen van Europese gelden naar de zakken van corrupte Palestijnse leiders en uitingen van extreme Jodenhaat. En wat doet de Europese Commissie? Die vindt het allemaal prima en blijft vele honderden miljoenen euro's per jaar uitdelen.

Helaas maakt ook mijn eigen land, Nederland, jaarlijks trouw vele tientallen miljoenen euro's over. Geld dat we veel beter in ons eigen land kunnen besteden. Voorzitter, het is duidelijk. Elke euro naar de Palestijnen is wat ons betreft een euro te veel. Stop met het financieren van haat richting Israël, stop met het in stand houden van een zogenaamd vluchtelingenprobleem en stop elke vorm van ondersteuning aan de Palestijnen.